la guerre et le cessez le feu. La volonté américaine, celle des présidents Clinton ou Obama, de couper l'Europe de la Russie a entraîné la Géorgie dans une agression militaire contre l'Ossétie du Nord avec une déroute de son armée. Ceci est un fait, nos témoins et nos renseignements en témoignent.